Domnule președinte, domnule comisar, decizia recentă a Oficiului European de Brevete nu face altceva decât să creeze un nou obstacol pentru cei mici. Dreptul de brevetare al Oficiului European nu trebuie să obstrucționeze inovarea și nu trebuie să creeze probleme IMM urilor, micilor producători.

Comisia are obligația să se asigure că pe teren nu se întâmplă exact invers. Aveți acum ocazia, domnule comisar, să demonstrați că înțelegeți acest lucru. Nu se poate ca un oficiu, fie el și de brevetare, să anuleze o reglementare a Parlamentului European printr o interpretare îngustă. Este important să se găsească un echilibru între reglementările în domeniul proprietății intelectuale și dezvoltarea biotehnologiei. Domnule comisar, Comisia trebuie să dea un răspuns foarte clar Parlamentului și producătorilor din domeniu privind această problemă. Nu lăsați să se blocheze dezvoltarea biotehnologiei, competitivitatea, inovarea. Țineți cont și de viteza de decizie, domnule comisar. Producătorii nu pot aștepta luni de zile, chiar ani.